Muszę przyznać, że debata wczorajsza była więcej niż satysfakcjonująca. Natomiast to, co dzisiaj chciałbym podkreślić, to to, że zbyt często rozpraszając nasze zainteresowania także te zainteresowania finansowe bardzo rzadko poruszamy się w obszarze najbliższych naszych sąsiednich państw. Chcę zwrócić na to uwagę, dlatego że państwa Partnerstwa Wschodniego są dla nas najważniejsze, są dla nas kluczowe, natomiast poprzez przesuwanie zainteresowań bardzo często na Wenezuelę, na Kolumbię, na bardzo odległe kraje, zaniedbujemy to, co jest kluczowe z punktu widzenia naszych interesów, interesów europejskich. Przy tej okazji chciałbym apelując o to, żeby nie rozpraszać naszego zainteresowania, nie rozpraszać środków, powrócić do mądrej polityki Parlamentu Europejskiego, instytucji europejskiej wobec krajów na wschodzie wobec Mołdawii, wobec Ukrainy, wobec także Białorusi abyśmy pamiętali, że te najbliższe nasze sąsiednie interesy wymagają nadzwyczajnej troski.